Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Hier auf so einem Stick könnten Millionen von Daten von Europäern gespeichert werden Wer wen angerufen hat, wann, welche SMS geschickt worden ist. Dieses millionenfache anlasslose Sammeln von Daten unbescholtener Bürger hat jetzt Gott sei Dank ein Ende. Die Vorratsdatenspeicherung stellte jeden Einzelnen von uns unter Generalverdacht.

Sie können uns auch keine Angst mehr machen mit Kriminalität und Terror. Deutschland ist das beste Beispiel. Die ehemalige Bundesjustizministerin von der FDP, Sabine Leutheusser Schnarrenberger, hat es verhindert, dass in Deutschland die Vorratsdatenspeicherung eingeführt worden ist. Und die Polizei hat wunderbare Arbeit geleistet. Im Gegenteil, es ist schon fast ein Hohn, der Polizei zu unterstellen, sie bräuchte die Vorratsdatenspeicherung, um die Bürger zu schützen. Nein, wir brauchen keine Vorratsdatenspeicherung weder national, noch europäisch!